nú kunnara en frá þurfi að segja að orkunotkun á hvern íbúa á íslandi er með því mesta sem þekkist í heiminum við státum okkur raunar oft af því að hér sé hlutfall innlendrar endurnýjanlegrar orku sérlega hátt eða um sjötíu prósent en þetta

á sama mælikvarða með hvað mesta móti hér á landi og við nálgumst nú óðfluga bandaríkin í því efni hvað heimilin í landinu varðar og þá hag alls almennings að þá eru orkuútgjöld umtalsverð það er gert ráð fyrir því að meðalheimili eyði árlega í kringum tvær til þrjú hundruð þúsund krónur í orkukaup og sú fjárhæð er væntanlega á nokkurri uppleið jafnvel hraðri uppleið á sama tíma og hallar undan fæti í efnahagsmálum þjóðarinnar verðbólgan er á fleygiferð og vextir gríðarháir þá skipta öll útgjöld heimilanna að sjálfsögðu afar miklu og brýnt að reyna eftir megni að ná fram sparnaði í orkunotkun það á auðvitað við um eldsneyti en það á líka við um húshitun og raforkunotkun enda þótt þar sé um að ræða umhverfisvæna orku ef svo má segja að minnsta kosti að verulegu leyti þá er engin ástæða til annars en að huga að sparnaði í notkun hennar einnig ég vil líka nefna hér í þessu sambandi samgöngumálin en notkun jarðefnaeldsneytis er mikil í samgöngum og losun gróðurhúsalofttegunda þar með og líklega er þetta eitt af okkar stærstu málum í umhverfismálum ekki síst má kannski segja í þéttbýlinu það eru samgöngumálin rétt að nefna hér bæði hinn almenna bílaflota landsmanna en einnig fiskiskipa og farskipaflotann þessi málefni frú forseti eru orðin þýðingarmikil í allri almennri stjórnmálaumræðu víða um heim og við þurfum að sjálfsögðu að horfa langt fram á veg á allt sviðið en ekki bara einblína á það sem er næst okkur í tíma og rúmi það má til dæmis velta fyrir sér hversu mikið hefur verið gert hér á landi í hönnun og byggingarlist til að draga úr orkunotkun íbúðar og atvinnuhúsnæðis því það skiptir auðvitað miklu máli hvernig hús eru hönnuð með tilliti til þess en ég hef sem sagt leyft mér virðulegi forseti í þessu samhengi að leggja fram fyrirspurn til hæstvirts iðnaðarráðherra um orkusparnað svohljóðandi hyggst ráðherra beita sér fyrir átaki til orkusparnaðar og betri orkunýtingar og ef svo er með hvaða hætti verður það gert